Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Primo ministro, La ringrazio di essere qui oggi e di confrontarsi con noi sul programma dei prossimi mesi. Le nostre richieste sono molto semplici. Prima di tutto è necessario risolvere, una volta per tutte, il problema dell'immigrazione e trovare subito un sistema per ripartire i migranti soccorsi in mare e redistribuire i richiedenti asilo. L'Italia non può e non deve farsi carico da sola della frontiera europea. Allo stesso tempo, le altre grandi priorità povertà, disoccupazione, corruzione, cambiamento climatico. Il governo italiano ha indicato la via con i suoi provvedimenti per il reddito di cittadinanza, per contratti di lavoro più stabili, lotta alla corruzione e presto per il salario minimo. Ora, però, servono provvedimenti simili a livello europeo. Ho letto il vostro programma di lavoro, ho ascoltato le sue parole. Vedo che molti punti coincidono con i nostri. Su questi punti, se manterrete gli impegni presi troverete il nostro sostegno, qui in Parlamento.